Cum putem vorbi despre integrarea acestora pe piața muncii, atunci când chiar și imigranții din interiorul Uniunii Europene au parte de un tratament josnic pe teritoriul statelor membre unde muncesc aceștia? Într un moment în care avem serioase probleme demografice, iar competitivitatea economică pe plan extern are de suferit mai mult ca niciodată, recomand guvernelor europene să ia toate măsurile necesare în scopul de a integra emigranții și de a îmbunătăți coerența politicilor economice, sociale, educaționale și de asistență medicală, să facă tot posibilul pentru atragerea de lucrători calificați care să corecteze deficitul de forță de muncă de pe piață, să dea dovadă de înțelepciune, lăsând la o parte aceste discursuri politice ce promovează ura față de imigranți și, în schimb, să facă cunoscute efectele pozitive ale acestora pe piața europeană.